Ich habe gegen diesen Verordnungsentwurf gestimmt und war eigentlich erstaunt, dass mehrere Kollegen, die an sich rechten Fraktionen angehören, die immer wieder betonen, dass sie für die Rechte ihrer Mitgliedsländer eintreten, heute diesem Bericht zugestimmt haben.

In Zukunft muss ein Land, wenn es Kontrollen an seinen Grenzen einführen will was ein klassischer Ausdruck der Souveränität ist wenn dies an den Binnengrenzen des Schengen Raumes geschehen soll, vorab die Zustimmung der Kommission einholen, und das auch noch innerhalb einer bestimmten Frist.

Damit ist die Sicherheit der Bürger in den jeweiligen Mitgliedsländern, die von unkontrollierten Grenzübertritten bedroht sind, verschlechtert worden.